Izvolite. Hvala, predsednik, lep pozdrav vsem. Danes, če bo vse po sreči, bomo izvolili petega varuha človekovih pravic, človeka, ki bo na čelu institucije, ki bdi nad nezakonitim ali pa tudi nepravilnim delom državnih organov, predvsem pa institucije, ki mora delovati z izključno enim ciljem na vidiku, in to je varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V Levici smo sicer v postopku pred vložitvijo predloga predsednika Republike Slovenije podprli drugo kandidatko, doktor Jadranko Sovdat, za katero menimo, da je izpolnjevala vse temeljne odlike, ki bi jih moral utelešati ombudsman, to so avtoriteta, odprtost, svobodomiselnost in pa tudi načelnost, a žal ni dobila dovoljšne podpore. Kljub temu smo v Levici vselej pripravljeni prisluhniti in seveda tudi dati možnosti, zaradi tega smo tudi opravili dodaten pogovor z gospodom Svetino, ki nam je ostal v spominu tudi že po prvem krogu pogovorov. Naknadni pogovor je samo potrdil, da je tudi gospod Svetina kandidat, ki je lahko ustrezen za to funkcijo. Morda je res javnosti manj znan in tudi z nekoliko specifičnim poklicnim ozadjem, vendar stališča, ki jih je predstavil in jih je tudi javno zagovarjal, so dobra popotnica za to, da postane ustrezen, celo dober varuh človekovih pravic. Začenja namreč na pravem koncu, kot je dejal na javni predstavitvi, citiram: "Spoštovanju človeka, ne glede na to, kakšen je." In tudi to, da si bo prizadeval dati ljudem ljudem dostojanstvo. Kar je še pomembneje, je, da vlogo varuha vidi kot proaktivno, da mora biti institucija glasna in tudi vidna ter predvsem trmoglava. Po zadnjih letih lahko rečemo, da je institucija izgubila nekoliko elana, ki ga potrebuje, da se ni dvignila na noge ob jasnih in eklatantnih kršitvah človekovih pravic in da ni vložila dovolj napora, da zaščiti ali pa vsaj skuša ubraniti ustavnost in zakonitost. Z vsemi možnostmi, ki jih nudita ustava in zakon, kot recimo vložitev ustavne presoje. Izhajajoče iz tega lahko rečemo, da bodočega varuha prav gotovo prav gotovo ne čaka enostavno delo. Poleg varovanja univerzalnih, temeljnih ustavnih pravic se bo moral soočiti s trenutnimi in tudi zatečenimi težavami na področju diskriminacije, srhljivim pojavom naraščanja žaljivega, izključevalnega in rasističnega govora ter prav posebej tudi varovanju pravic delavcev. In socialnega varstva. Ravno ranljive skupine so tiste, ki v največji meri v tem trenutku potrebujejo oporo v varuhu. Tisti namreč, ki svojih pravic iz takšnih ali drugačnih razlogov ne zmorejo ščititi sami, ker so bodisi deprivilegirani ali pa potisnjeni na rob družbe. In to je potrebno poudariti, pri tem mora izhajati kot rečeno, iz univerzalnosti človekovih pravic, iz tega, da človekove pravice v Republiki Sloveniji pripadajo vsem, ki se nahajajo na tem ozemlju, ne glede na to, ali so tukaj nastali ali pa so samo prišli. vsled tega bomo Levici gospodu Svetini danes dali našo zaupnico in ga seveda tudi podprli ter napovedujemo, da bomo spremljali njegovo delo in predvsem to, ali se bo vizija, ki je v izhodišču, kot pravim, dobra, tudi ustrezno izvajala. Hvala, gospod poslanec, gospa ...